pakiet rozszerzenia, a my w oparciu o ten pakiet przygotowujemy raport oceniający postępy osiągnięte na drodze przystąpienia do Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez każdego z kandydatów. W ocenie Komisji Turcja w wystarczającym stopniu spełnia kryteria polityczne. Ostatnie reformy konstytucyjne dały możliwość poprawy w wielu dziedzinach, takich jak sądownictwo i prawa podstawowe. Pakiet poprawek do konstytucji zatwierdzony w referendum w ubiegłym roku jest krokiem w dobrym kierunku, jednak opracowanie i przyjęcie tych reform nie było poprzedzone procesem konsultacji z udziałem partii politycznych i społeczeństwa obywatelskiego. Cieszy niezmiernie fakt, że reforma stwarza podstawy do powołania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich oraz utworzenia krajowej instytucji ds.

Myślę, że okazanie dobrej woli, stworzenie sprzyjającego klimatu oraz wsparcie ze strony Turcji dla trwających negocjacji w kwestiach Cypru, a także konkretne przyczynienie się do kompleksowego rozwiązania problemu wpłynie na ocieplenie wizerunku Turcji na arenie europejskiej i międzynarodowej.